Señora Presidenta, creo que, como han señalado los señores Fox y Marias, se trata de un tema significativo, importante, no solo por su dimensión económica, sino especialmente también por su impacto social y medioambiental.

Esto daría a los grupos la posibilidad de acordar su posición y de poder prepararse adecuadamente para tener un debate consistente.